Společenskou odpovědností firem rozumím vedle financování veřejně prospěšných projektů, firemních, environmentálních či sociálních politik i to, jakým způsobem svou činností ovlivňují atmosféru ve společnosti.

O pracovních podmínkách v mateřských a dceřiných firmách, o vztazích mezi produktivitou práce a mzdami, o placení či neplacení daní. Bavme se tom, zda firmy nevytvářejí zaměstnance a spotřebitele první a druhé kategorie, a to nejen z pohledu třetích zemí, ale i zde, v Evropské unii. I to může mít vliv na vztah lidí ke společnosti, ve které žijeme.